Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovani poslanke in poslanci, spoštovana varuhinja pacientovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer. Poslanska skupina, italijanske in madžarske narodne skupnosti, želi se iskreno zahvaliti ob izteku mandata varuhinji pacientovih pravic gospe gospej Vlasti Nussdorfer in njeni ekipi za izredno dobro opravljeno delo na področju, kjer živita, italijanska in madžarska narodna skupnost in sicer, je, spodbujala in proaktivno in sistemsko delovala na tem področju, ker, žal pritožba, ki ima bi morala biti zaradi neusklajevanja, pri, realizaciji, ustavno pravnih določb, jih praktično ni, tako da je, torej, gospa Vlasta Nussdorfer z ekipo, aktivno res sodelovala in, nadzorovala, uresničevanje položaja in posebne pravice avtohtonih narodnih skupnosti. In seveda pri tem, tudi gledala v relaciji dela, z državnimi organi, z organi lokalne samouprave in z, nosilci javnih pooblastil. Želimo se jim tudi zahvaliti zelo za aktivno delo na področju javne rabe italijanskega in madžarskega jezika. Tudi tukaj je nadzor bil kar učinkovit. Moramo reči, da nekaj korakov naprej smo naredili tudi v, delni delni rešitvi razkoraka med, torej ustavnopravnimi določbami in, realizaciji rabe, italijanskega in madžarskega jezika, torej na območjih občin, kjer živita italijanska in madžarska naroda skupnost. Se ji zahvaljujemo tudi, ker je, naredila in prepoznala v okviru kulturne dediščine, registracije in, popisa kulturnih dediščin, italijanske in madžarske narodne skupnosti, to kar že nekaj let, smo poskusili, pričeti z Ministrstvom za kulturo in je prepoznala, tradicionalno prireditev, morske soli, kot, res realno, kulturno dediščino okolja, kjer je okolja, kjer je multi, jezikovno in multikulturno. Zato se jim iskreno zahvaljujemo in, želimo seveda, da Ministrstvo za kulturo bo v tem delu tudi, se držalo tega, sploh, mislim, dogovora katerega smo, podpisali k sodelovanju s, koalicijsko pogodbo, glede samega same registracije in, katalogizacije kulturne dediščine obeh narodnih skupnosti. Prihajajočemu, varuhu človekovih pravic, želimo, da bo, nadaljeval na našem področju, tako kot je bilo začrtano v zadnji letih. Torej, glede samega proaktivnega in, sistemskega delovanja in, seveda mu želimo v bodoče tudi dobro delo. Hvala.